Ne taip seniai, praėjusių metų gruodžio 10 d., Parlamentui balsuojant dėl kolegės Editos Estrelos siūlomos rezoliucijos, frakcijos Laisvės ir demokratijos Europa vardu aš teikiau kitą projektą, kuriame akcentavau, kad tėvų teisė auklėti vaikus pagal savo religinius ar nereliginius įsitikinimus apima jų teisę atsisakyti bet kokio netinkamo valstybinių ar nevalstybinių veikėjų kišimosi į jų vaikų ugdymą. Aš nuoširdžiai džiaugiausi, kad tada Parlamentas nepritarė p. Estrelos pasiūlytos rezoliucijos projektui ir dauguma parlamentarų pasisakė už kitą, o ne jos siūlomą rezoliucijos projektą. Nepaisant to, kad Parlamentas nepritarė anam rezoliucijos projektui, šiandien mums vėl bandoma pakišti naujais prieskoniais paskanintą seną dokumentą, įvilktą į naują Europos Sąjungos Komisijos pareiškimą Dėl nediskriminacijos seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių srityje.